2015 no estaría más de dos horas. ¿Ha vuelto? ¿Usted se puede atrever a hablar de un modelo con tacto y humanidad, cuando hay quince mil personas en Moria pasando frío, sin letrinas, pasando riesgo de violencia? Hay que cerrar Moria es una fábrica de estrés postraumático. No podemos dejar a gente allí, meses y meses, pasando frío, pasando hambre, sin darles una solución —la que sea—. Da igual el modelo que nosotros decidamos, da igual que sea de derechas o de izquierdas.